Señor Presidente, señor Comisario, la coherencia de las políticas en favor del desarrollo figura en el Tratado de Lisboa y, por tanto, constituye un mandato constitucional para la Unión Europea, algo que estamos obligados políticamente a poner en marcha.

Cada política de la Unión va por su lado y, sin embargo, necesitamos esa coherencia a nivel institucional dentro de la Unión y en conexión con las políticas nacionales. Tenemos que estrechar los lazos con los Parlamentos nacionales para fiscalizar mejor las políticas de desarrollo de los Gobiernos respectivos.

Aquí no cabe, como en el texto bíblico, que lo que hace la mano izquierda no lo conozca la mano derecha.